og fjögur um einkahlutafélög með síðari breytingum frá háttvirtri efnahags og skattanefnd en það er að finna á þingskjali níu hundruð sjötíu nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund gesti og umsagnir eins og þar nefnir með frumvarpinu eru lagðar til efnislega samsvarandi breytingar á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög og er þeim ætlað að innleiða ákvæði um rafræna skráningu upplýsinga í hlutafélagaskrá samkvæmt evróputilskipun aðrir þættir tilskipunarinnar hafa verið innleiddir með lögum númer átján tvö þúsund og sex nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram ögmundur jónasson gunnar svavarsson magnús stefánsson lúðvík bergvinsson paul nikolov og